Hrvatska zagovara, još jednom ću ponoviti, efikasno i humano upravljanje migracija i migrantskih puteva. Moja zemlja ima najdužu vanjsku granicu Europske unije te unatoč drugačijoj situaciji u našem susjedstvu, hrvatske granice su otvorene, takve će i ostati.

Ovom prilikom želim naglasiti da se postupanje na hrvatskim granicama odvija u potpunoj usklađenosti s hrvatskim i europskim zakonima i još jednom ponavljam, međunarodnim standardima i pravilima. Hrvatska se na dnevnoj bazi suočava s osobama koje ne žele ostati u našoj zemlji, cilj im je zapadna Europa. Moramo biti svjesni činjenice da problem migracija nije pitanje samo jedne države već cijele Unije. Završit ću, naši politički stavovi ne moraju biti isti, kolegice i kolege, ali moraju biti isti oni ljudski.